Monsieur le Président, chers collègues, alors même que vous vous apprêtez à adopter l'accord de partenariat avec l'Ukraine, je veux vous dire que, face à l'histoire, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas que, depuis vingt cinq ans, les États Unis cherchent à intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN dans le but de couper ces pays de la Russie. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas que l'Ukraine est un pays tiraillé entre l'Est et l'Ouest et qu'il eût fallu dès le début travailler avec Moscou pour que l'Ukraine soit une interface entre l'Union et la Russie, pour que l'Ukraine soit fédérale et neutre. Qui peut croire d'ailleurs que l'Union européenne défend la paix quand on sait que son représentant à Moscou est lituanien et qu'à Kiev il est polonais? Lorsque la Russie se sera tournée vers la Chine et que Washington nous aura éloignés d'un partenaire stratégique et énergétique naturel, si d'ailleurs cette politique de tension et de sanction n'a pas mené, avant, à la folie de la guerre, eh bien je vous le demande, chers collègues, vous poserez vous alors enfin la question de savoir où se trouve l'intérêt véritable des peuples d'Europe?